Y, sin embargo, se anima al Banco Europeo de Inversiones a invertir en nuevos productos financieros especulativos. Dicen El Banco Europeo de Inversiones debe respetar la Carta de los Derechos Fundamentales en sus proyectos en el exterior. Y, luego, queremos que refuerce la política europea de migración, que pretende convertir a Turquía y a Libia en cárceles para refugiados. Dicen El BEI debe seguir expandiéndose. Pero luego resulta que el crédito está estancado y que incluso el Tribunal de Cuentas duda de que iniciativas como el Plan Juncker hayan contribuido a financiar alguna inversión adicional. Creo que tenemos claros cuáles son los principios que deben regir el BEI. Sin embargo, su realidad es otra.